Ezen a téren a strukturális alapok jobb mobilizálásának, a folyamatban lévő projektek gyorsabb végrehajtásának, az EIB által nyújtott támogatás fokozásának, valamint a projektkötvényre vonatkozó javaslat gyors megvitatásának mindenféleképpen szerepelni kell az azonnali kérdések között. A kérdés az, hogy mindez elegendő lesz e? A jelenlegi formájában úgy vélem nem. Azt gondolom, hogy a kkv k jelenlegi csoportosítása nem alkalmas arra, hogy ezen szektor dinamikusan illeszkedni tudjon az Európai Unió piacához.

Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem kellene e változtatni a kkv k finanszírozási gyakorlatán utófinanszírozás helyett megkockáztatni az előfinanszírozást. Ezáltal úgy gondolom, hogy javulnának a piacra jutási esélyeik, és döntő szerepet játszhatnának a munkahelyteremtésben.